Ingrijpen in de arbeidsmarkt, ingrijpen in loonontwikkeling, ingrijpen in ondernemerschap, ingrijpen in pensioenen, de vakbonden weer aan de macht. Nu mogen socialistische ministers socialistische idealen nastreven, maar dit is erger. Het worden EU principes en straks Europese waarden. Daarom is het geen onderdeel meer van onze nationale democratie, die soevereiniteit zijn wij kwijt. Met deze socialistische politiek als EU wet, wordt het illegaal om nationaal nog andere politieke uitgangspunten na te streven.

Ben ik nu de enige hier die de Europese Unie iedere dag een beetje enger vindt worden?